Vážený pane předsedo, děkuji kolegům, že podpořili návrhy, které jsem jako navrhovatelka uvedla ve svém stanovisku. Jde například o předkládání sporných případů do evropské skupiny pro etiku ve vědě a v technologiích a dále o zkrácení ochrany dat na dobu 5 let, což urychlí inovace.

Návrh zprávy však nepovažuji za příliš šťastný. Je mi líto, že kolegové dobře neznají vazbu na nařízení o geneticky modifikovaných potravinách či krmivech. Z působnosti nařízení totiž byly vyňaty geneticky modifikované potraviny, pro které dnes platí samostatné nařízení, a není důvod je zde duplicitně upravovat. Proto se tedy ohrazuji proti návrhům, které se týkají ochrany zvířat a životního prostředí, krmiv a geneticky modifikovaných potravin. Nespadají prostě do tohoto nařízení a návrh spíše problematizují, i když to je velice důležitá oblast.